efnahags og skattanefnd um frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu en það er að finna á þingskjali fjögur hundruð fimmtíu og átta á þingskjalinu kemur fram hverjir veittu umsagnir hvaða gestir komu fyrir nefndina og eins lýsing á frumvarpinu nefndin ræddi einnig um muninn á vinnslugjaldi og kolefnisskatti kosti þeirra og galla afmörkun leitarsvæða heimildir vinnslufyrirtækja þar að lútandi til að flytja tap af leyfisskyldri starfsemi milli leyfishafa eða einstakra leyfissvæða þá var bent á að vinnslugjaldið styddist við þau rök að ríkinu sem eiganda auðlindarinnar hlotnuðust tekjur af nýtingu hennar óháð því hvort starfsemin væri arðbær einnig væri vinnslugjaldinu ætlað að virka sem hvati fyrir vinnslufyrirtæki til að skila hagnaði og enn fremur væri því ætlað að letja fyrirtæki til að hefja vinnslu ef fyrirséð væri að starfsemin yrði ekki arðbær bent var á að vinnslugjaldið er háð vinnslumagninu á tvennan hátt vinnslumagnið unnið magn af kolvetni hefur bein áhrif á gjaldhlutfallið og einnig á gjaldstofn vinnslugjaldsins vinnslugjaldið er margfeldi þessara beggja þátta og því háð magninu í öðru veldi miklar sveiflur í olíuverði geta leitt til þess að fyrirtæki greiði ýmist vinnslugjald sem oft er miklu hærra eða kolefnisskatt og það getur komið dálítið undarlega út að öðru leyti vísa ég til nefndarálitsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem er að finna í nefndarálitinu háttvirtir þingmenn bjarni benediktsson og gunnar svavarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson með fyrirvara birkir j jónsson lúðvík bergvinsson katrín jakobsdóttir með fyrirvara og rósa guðbjartsdóttir